Głosowałem przeciwko rezolucji autorstwa socjalistów, liberałów, Nordyckiej Zielonej Lewicy i innych, ponieważ po jej odrzuceniu mieliśmy głosować nad naszą rezolucją, grupy ECR, a także PPE. W naszej rezolucji znalazły się istotne stwierdzenia, których brak w tej pierwszej. Już w punkcie pierwszym podkreśliliśmy, że od wybuchu Dieselgate poczyniono znaczne postępy w unijnych programach prawodawczych.